virðulegi forseti eins og fram hefur komið í umræðunni hafa ýmsir ræðumenn vakið máls á nauðsyn þess að rannsakað verði hvort refsivert athæfi af einhverju tagi tengist fjármálakreppunni og falli þriggja stærstu banka landsins um þennan þátt málsins fer að sjálfsögðu að lögum og í því tilliti ber meðal annars að líta til hlutverks ríkissaksóknara við áttum fund í gær og í framhaldi af honum ritaði ég ríkissaksóknara svofellt bréf sem ég les í heild með leyfi forseta vísað er til viðræðna okkar herra ríkissaksóknari fyrr í dag þar sem þér tjáðuð mér að þér munduð hafa forustu um gerð skýrslu um stöðu og starfsemi íslenskra peninga og fjármálastofnana á þessum tímamótum í rekstri þeirra og eignarhaldi auk aðdraganda hinna miklu umskipta sem orðið hafa í rekstri þeirra til að draga upp heildarmynd af stöðunni eftir því sem unnt er við núverandi aðstæður er ég sammála því að þér fáið til liðs við yður fulltrúa frá

starfsemi bankanna glitnis h f landsbanka íslands h f og kaupþings h f útibúa þeirra og fyrirtækja í þeirra eigu tilfærslu eigna einkum á síðustu mánuðum starfseminnar markmiðið yrði að kanna hvort sú háttsemi hefði getað átt sér stað sem gæfi tilefni til lögreglurannsóknar á grundvelli laga um meðferð opinberra mála þess er vænst að gerð skýrslunnar verði hraðað og að því stefnt að hún liggi fyrir eigi síðar en í árslok tvö þúsund og átta dóms og kirkjumálaráðuneytið vinnur að löggjöf um stofnun sérstaks embættis sem ætlað er að sjá um rannsóknir og eftir atvikum saksókn vegna þeirra réttarbrota sem kunna að koma í ljós í tengslum við atburði sem orðið hafa í starfsemi fjármálastofnana að undanförnu dóms og kirkjumálaráðuneytið mun óska eftir fjárveitingu til embættis yðar að höfðu nánara samráði við yður til að standa undir kostnaði sem leiðir af ofangreindum störfum svo sem við að ráða tímabundið faglega menntaða starfsmenn útvegun starfsstöðvar og annað sem af þessu leiðir virðulegi forseti í þessu bréfi felst í fyrsta lagi að ég styð þá ákvörðun ríkissaksóknara að leita liðsinnis frá embætti skattrannsóknastjóra fjármálaeftirliti og ríkisendurskoðun og hef ég samhliða þessu bréfi óskað eftir því við þessar stofnanir að þær tilnefni án tafar fulltrúa sína til þessa samstarfs í öðru lagi segir í bréfinu að ég muni beita mér fyrir því að tryggðar séu fjárveitingar til að vinna skýrslu af þessu tagi en til þess þarf að ráða sérstaka starfsmenn heiti ég á stuðning alþingis í því efni engum ætti að vera ljósara en okkur sem hér sitjum hve miklu skiptir fyrir allt jafnvægi og jafnræði í þjóðfélaginu að leitast sé við að gæta laga og réttar með hverjum þeim úrræðum sem nauðsynleg eru hverju sinni í þriðja lagi boða ég í bréfinu til ríkissaksóknara að á vegum dóms og kirkjumálaráðuneytisins sé verið að semja frumvarp að sérstakri löggjöf um að stofnað verði tímabundið rannsóknarembætti sem taki við rannsókn á kærum um meinta refsiverða verknaði sem sprottnir eru af eða tengjast falli bankanna ráðinn verði sérstakur forstöðumaður þessa embættis sem starfi í nánu samstarfi við hverja þá opinbera stofnun innan lands og utan sem getur lagt liðsinni við að upplýsa mál og greiða fyrir rannsókn þeirra embættið starfi undir forræði ríkissaksóknara sem gæti ásamt forstöðumanni ákvarðað hvaða rannsóknarefni féllu til þess það mun að sjálfsögðu verða undir alþingi komið hvernig lög um þetta efni verða í endanlegri mynd en hitt er ljóst af minni hálfu að réttarvörslukerfið getur ekki brugðist við auknu álagi vegna þessara atburða án þess að gripið sé til sértækra aðgerða við setningu laga um þetta efni er eðlilegt að því sé velt fyrir sér hvort samhliða því sem þessi nýskipan er lögfest verði einnig ákveðið að koma á laggirnar samráðs og eftirlitsnefnd með fulltrúum allra þingflokka sem hitti forstöðumann hins nýja embættis reglulega og geti í þeim trúnaði sem ber að virða fylgst með framvindu mála virðulegi forseti við núverandi aðstæður er nauðsynlegt að gera allt sem skynsamlegt er til að efla traust á þeim innviðum sem eru meginstoðir réttarríkisins þá er afar mikilvægt að ekki sé hrapað að neinu eða gefa sér í anda nornaveiða að lög hafi verið brotin ég heiti á samstöðu þingmanna um úrlausn hinna brýnu verkefna sem við íslensku þjóðinni blasa á þessari örlagastundu